Servus ekipa, kako smo danes? Ja, to je čisto v redu, ne. Kako se zdi tota nova miza od Gregeja? Pa ne vem, meni se v redu zdi. Edina težava je, da nima mizice, da si lahko da klavir gor. Ja, če se ukvarja z glasbo ga potrebuje, ne. Ni isto, veš, ne, Marino, to moraš vedeti ti. Ja, ja. Kje je kaj ekipa, kdaj se bo zbrala, ne? Sem slišal, da bomo neke palačinke danes delali. Ja, Brendon je rekel, da pride kmalu, ne. Zdaj ne vem, k@() če bo prišel ali ne. Kateri Timotej? Stari, ne nobenega Timoteja poznam. Aja, ne vem, kdo je to. Kaj pa Tom, kdaj pride? Oni Lazbaher, veš, ko hodi na oblikovalno. Kako dolgo ga ti nisi videl? Pa misliš, da če mu omenimo palačinke, da bo prišel? Ja, upajmo, da pride, ne. Dolgo se nismo videli s tem mladičem. Kaj prosim? Ja, on je še mali pubec. Ja, to je res, ja. Ja, ded, veš, kako je to, ne. Na zdravstveni je zdaj bolj bogo, ne, zaradi tega koronavirusa in vsega in zaščitne maske ful ne pomagajo, ne. Pač pomagajo, da se ne okužimo, ampak motijo, ne, pa malo tako srbijo pa take fore, ne. Tako da ja, dosti ljudi se pritožuje tudi. ker ne smejo ven iz šol hoditi. To pomeni, da tisti, ko nimajo malice na šoli si morajo zraven jo jemati, kar je zelo slabo. In tudi dosti kadilcev se pritožuje, ker ne morejo ven na nikotin. Ampak, glej, zdržali bomo. Ampak jaz mislim, da šole bojo še kak mesec in pol se bojo zaprle. Ja, menim, da ima naša šola do zdaj še najbolj stroge ukrepe, zato ker smo zdravstvena šola in se moramo teh ukrepov držati in ker bi izgledalo čudno, če se mi kot bodoči zdravstveniki ne bi tega držali. to pa ne vem, kje si slišal, kajti naša šola je bila prva, ki se je zaprla, ko se je koronavirus začel. vi ste mislim, da ste še tisti petek takrat šli v šolo, mi pa smo že v četrtek morali vse stvari iz omarice pobrati in smo morali iti domov in se ne vračati nazaj. Aja? Ja, kako pa je na Seršu trenutno? Kako pa je zdaj na vaši šoli? Ali lahko zapuščate vašo šolo? Torej je vaša šola v redu poskrbela za to. Slišal sem tudi, da imate pred vašo šolo e-klopco. Kaj zdaj? Kateri dan se bo ekipa zbrala pa gremo malo ven ga chillat? Kako to misliš na Tuš? Tam, ko je na novo restavracija narejena, ki se imenuje Plaža? Ja, fajn bi bilo, če bi šli tja na primer, jaz še nisem bil tam, pa ... Ti si že bil tam? Ja, to bi lahko se en dan zmenili, ko je lepo vreme, in bi se lahko odpravili na Pohorje. To je res, ja. Mogoče kakega Kekca se poleg srečamo. mislim, da obstaja samo v pravljicah in v otroški domišljiji. Ja, to pa ne vem, če je Kekec, je pol še Pehta pa Brdavs. Res je, ampak mislim, da jih je iz leta v leto vedno manj. zaradi onesnaževanja in zato, ker je vedno več ljudi na Pohorju in tako dalje. To je resen problem v današnjem svetu, res. Morali bi še bolj ukrepati ko zdaj. Samo ne vem, ker mislim, da lanske poletne je bilo, da več ne bo totih plastičnih vrečk, ampak se nič še ni spremenilo, razen tega, da so dali ceno, denarno ceno na te vrečke. Ja, mislim, da to ni pomagalo, zato ker sem opazil, da dosti ljudi je začelo zraven nositi svoje vrečke ter ter nositi torbe ali podobno. Pa v redu gre, veš, zdaj tu moj kolega ima en studio, veš, pa se dogovarjam z enim kolegom, da bomo kak komad posnela, ne. Drugače pa ja, uživam life, ide gas pa tako naprej, ne. Kaj pa ti, uživaš? Ja, ja. Saj poznaš Gregorja. Ja, to je tisti Gregor. On je legenda. Če smo mi braća, če pa smo zdaj si glih pri njem, kaj ga ne poznaš? ded, glej. Veš, kaj? Mi bomo tako en komad morali še skupaj posneti, ne. Ja, ja. Saj bomo morali, ne. En komad že imamo, ne. Zdaj dela, vi ste naredili novega, zdaj pred kratkim sem slišal, zdaj moramo enega skupaj dropniti. Ja, mi pa smo naredili komad o varovanju Šehićev, si ga že slišal? In kakšno mnenje imaš o njem? Ja, naredili smo ga v roku dvajset minut, ne. Tako da za dvajset minut se meni zdi, da je to kar dobro. Ja, ja. Ali veš slučajno, kje pa je Mihec? Ja, tisti tvoj sošolec, ne. Ja, tisti Mihec, ja. Pobegnil je? Ja, mislim, da res, ne. Ker smo imeli palačinke, pa mislim, da ga je strah palačink. Ja res, škoda, da je kar naenkrat šel. In kaj je naredil? Katera vrata? In kje so bila ta vrata? Na šoli ali tu pri Gregerju? In kaj pol? Jaz tudi, ko grem pri Gregeju na stranišče, ne zaklenem vrat. Ja, če noče noben videti, potem ne bo gledal, ne, veš, kaj mislim. Ja, potem jim bo všeč dober razgled. To ni šala. Kaj pa, ko vidiš koga veni pa da v ulici lula? Kaj pol isto je, če ga vidiš tu ali pa tam? Ja, no, vidiš. Pač, res je, da je malo tako tako, ampak mi smo tako vsi že domači, če smo ekipa. Veš, ka mislim, ne. to je res, ja. Ampak, če hočeš, lahko postane. Ja, ja, to pa je potrebno, ne, če si na veliki potrebi. Ampak menim, da če greš kadarkoli na veliko potrebo, takrat pa je treba zapreti vrata. Ja, mislim, da gre takoj, ja, pač po določenem času, ampak ne vem, kako lahko jaz to očistim. Ja, to je res, ja, Marino. Gospod, sem slišal, da imate zbirko mravelj. Ja, kaj pa imate točno? Slišal sem, da se dosti z mravljami ukvarjate. In kako se je to izšlo? Torej še jih imaš doma? Ja, te tako super, ne. Skrbiš za njih? Ja, s čim pa se prehranjujejo? Te tako super. Ti uživaš beljakovine? Vprašaj, vprašaj. Kaj pa kakšne one proteinske napitke ali karkoli? Ja, to tako super, ne. Torej sam delaš na svojem telesu? Torej se ne giblješ redno? Ej, imaš plan to spremeniti? vedno se najde motivacija, ded, veš? Ja, vedno najdem motivacijo, ja, zato ker lahko spremenim svoje telo in izboljšam sebe in se pol dobro počutim. Ja, ja. Pa da sem sam sebi všeč. Saj veš, kako je včasih, ko ti ni nič za, za delati pol pa imaš motivacijo, da greš ven s prijatelji in se dobro počutiš. Ja, to je res ja, vsak ima take momente, jaz imam isto. kot naravne ja, meso in riž in tako naprej, ampak ne uživam totih proteinskih napitkov, ker menim, da brez njih lahko dosežem dosti več. Ja, veš, vedno se je fajn spustiti v take teme, ker jih mogoče za prihodnost rabiš. Ja, mogoče, če boš, se boš čez pol leta, eno leto, pet, deset let odločil, da bi se rad spremenil svoje telo in ti bo mogoče koristilo to kako znanje iz preteklosti. Res je, res je, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. to misliš prihodnost sveta ali prihodnost mene? kaj je s tabo, alo? Pomembni smo vsi, mi smo ekipa, ne, mi držimo en za drugega, če ni ekipe, pol ni nič. Ja, kaj te veš, mogoče bom imel v prihodnosti večji vpliv. Ja, to pa ne moreš nikoli vedeti, ne. Saj ne veš, kaj se bo v prihodnosti vse zgodilo. Ja, če bi postal kakšen predsednik ali pa karkoli v prihodnosti, bi lahko izboljšal svet. Ja, jaz tudi ne verjamem, da se bo to zgodilo za mene, ampak nikoli ne veš, ne, naj se, naj prihodnost, pač prepustim, prihodnost, ne, da me vodi. To je tudi res, ja, nikoli ne veš, kaj te čaka za drugimi vrati. to pa ne vem, menim samo, da ne bo več toliko služb na voljo, saj bodo delo prevzeli roboti in po svetu bodo ovi bili leteči avti, ampak vsak si ga tudi ne bo mogel privoščiti. zato ker se je tehnologija že tako razvila in mislim, da smo ljudje dovolj sposobni, da to omogočimo. Mislim, da ni boljše plati, edina boljša plat bi bila mogoče, da hitreje prideš do neke destinacije in to je to. To je res ja, kako bojo pol naredili avtoceste in označili jih v zraku? Ja, to pa ne vem, ne. To moramo videti, saj, ker mislim, da še naša tehnologija ni tako, da bi še o tem razmišljala, mislim, da najbolj so osredotočeni zdaj na takih stvareh, kot je leteči avto in avti na elektriko in podobno. Ja, to je res, ja, saj bomo videli, če bomo še živeli petdeset let. Glej, mogoče pa bo sveta konec jutri, saj tega mi ne vemo. to mislim, da je zelo slabo in te osebe je treba odriniti od tvojega kroga. to sem pa slišal, ja. Jaz tudi mislim, glej, zato ker, če ti veš neke stvari o neki določeni stvari in država, državi ni všeč da to veš, te lahko pač na določene stvari prepriča, da ostaneš tiho, ne. meni je bolj ali manj vseeno, zato ker bojo moje podatke dobili z ene strani ali druge, zato ker ima tako vse aplikacije in vse že naše podatke in kako zgledamo in tako naprej, tako da, ja. To je res, ja, to moram priznati. Kaj pa meniš o tem, da so eni mnenja, da ko bo prišlo cepivo proti koronavirusu, da bojo dali čipe noter, da bojo lahko nadzorovali naš vsak naš korak? Jaz tudi ne verjamem tega, ampak glej, upamo, da se ne bo to zgodilo, ne. to je res, ja, ampak res je slabo, da imajo naše podatke vsi že zapisane. Katera? Kaktus je oseba? Če si rekel oseba. Te pa sem te jaz narobe slišal, gospod. Ja, to je res, ja. Zakaj ti je tako všeč kaktus? Ja, mogoče pa res. Ja, lahko se na izi, ne, lahko greva na wc. Kaj pa ... Kaj pa če jaz imam tri oči. Ja. Tretje oko imam sredi čela. Ti jo bom pokazal in boš bil brez besed. Ja, boš videl in boš bil v šoku, ti povem, glej in z mano se ni za hecati, glej. Ja, glej, jaz ne vem, kaj pričakuješ zdaj ti, gospod, ampak moraš se malo začeti tudi ti obnašati, ker tvoje besede so zelo neprimerne za tvojih let. Ne ... Če si pa nevljuden pa nespoštljiv do starejših. Jaz sem star petindvajset let. Ja, ne vem, zato ker se mi zdi to malo napadanje dvajset let mlajšega. Ti mene napadaš, gospod! Umiri se malo, gospod! Okej, gospod. Zdaj ... Zdaj sva brata. To je res, ja. Sem že slišal, ja. Sem slišal že, ja, greva to naredit? Imam nožev polno. Okej, bova naredila to. Kako sem te pretental? Kaj sem naredil narobe? Ne, nočem te na finto zgrabiti. Ne, nočem te na finto zgrabiti. Ja, ne vem, ded, morava rešiti zdaj najino stvar. Ja, nič, da postaneva brata. Ja, ti si prvi omenil to temo. Zakaj bi nizko padel, zato ker si ti tako slab? Ja, ne vem, zakaj bi tako nizko jaz padel, ne. Kaj sem nizko padel, zato ker se zdaj s tabo pogovarjam in hočem biti s tabo brat, ker si tako slaba oseba? Dva tisoč dvajset je, vse se lahko zgodi. Ja, valjda, da vem, če so pedri povsod na ulici. Ja, vse se dogaja v dva dvajset, mene sploh več nič ne preseneča. Veš, kaj morava midva narediti? Midva se morava umiriti, se lepo pogovoriti iti in iti v gostilno na en pir. Pa rajši en hladen pir spijem ko pa meditacija. Ja, greva v eno gostilno zdaj? Jaz pijem ponavadi uniona, ne. Ja, te tako super, ne. Ja, ne vem, zakaj se kregava, res. Slučajno kakšna potreba po nikotinu? To pa je res slabo, res slabo. Ja, veš, kaj je fora, ne, mi bomo vse to rešili, ne. Glej, zdaj sva si v redu postala, ne se več kregava, zdaj je važno, da delava kot prijatelja. Ja, to je res, ja. Ej, kaj si pa misliš o tej naši mladini oziroma bandi, ki se nahaja v našem Mariboru? Če res, če ni več obnašanja pravega, če so nespoštljivi, uničujejo stvari, ne vem več, kaj se dogaja, pač obnašajo se tako otročje. Jaz ne vem, to je za mene huligan in jaz res mislim, da bom moral poklicati Varovanje Šehić, da to uredi. Ja, kaj si že slišal za to? Varovanje Šehić varuje naše mesto Maribor. to je nekakšno novo podjetje, ja, ker so se zbrali lepo, ekipa se je zbrala, ne, in varujejo na primer srednje šole in osnovne šole ter kakšne gostilne. Zadnjič so celo varovali mariborski muzej. Ja, to sem slišal, ja. Kaj nisi bil ti med njimi celo? Fak, šment, zdaj si me zgrabil za nos. Torej, ti si zdaj del Varovanja Šehić? Ja, ja. Tako je tudi v redu, ne. Si slišal novi komad? Ja, sori, samo en pir sem spil, malo sem že pozabil. Ja ne, misliš, da je Varovanje Šehić komad pravi komad, oziroma himna za varovanje? To je res, ja. In tudi spusti sporočilo, da se iz Varovanja Šehić ni za hecati. To je res, ja, nikoli ne veš, kateri ljudje so na drugi strani vrat. Veš kaj? Kaj če midva zdaj samo spustiva vse pa greva na eno pijačo, na en oni hladni pir, ko ti cel cajt že govorim za njega. Kakšno težavo? Zakaj pa ne? Če sva zdaj prijatelja, lahko mi vse poveš. Ja, tvoja odločitev je, če mi boš povedal ali ne. Sori, ded, se opravičujem za vse moje napake. Res. Do konca. Prisežem na mamo. to pa žal ne morem, zato ker sem ateist in ne verjamem v nobenega boga. Ja, ja. Torej, greva zdaj na pir? Ajde, te. Se čujeva pol.